Acum vorbim despre Africa sunt zone foarte fragile, foarte sărace, se face comerț cu arme, sunt acaparate terenurile și sunt tot felul de alte probleme care îi îndeamnă pe oameni să plece.

Știm cu toții că alocarea financiară are trei etape promisiunea, angajamentul și acțiunea.

Așa că încurajez statele membre să continue și să dea bani pentru asta, tocmai pentru a combate imigrația și a ajuta pe cei din Africa.